Je suis chargé, c'est mon travail, avec vous et avec le Conseil des ministres, de mettre en place cet agenda le plus intelligemment et le plus rapidement possible, sans improvisation.

Je suis donc prêt à continuer le dialogue avec vous comme avec les rapporteurs que vous avez cités. Mes textes sont sur la table. J'ai essayé de les bâtir le plus précisément possible dans tous les domaines.

Je regarde donc très précisément nous allons d'ailleurs publier dans quelques semaines une étude globale sur l'impact cumulatif de toutes ces mesures et suis très préoccupé de préserver la capacité d'investissement, notamment sur le long terme, de ces trois secteurs assurances, fonds de pension et banques.